Jednak je to pojem ovlivňování, to znamená, když někdo někoho o něčem informuje pravdivě, nezávisle, a pojem síření lživých zpráv, a to je ten problém, se kterým se setkáváme. Šíření dezinformací je šíření lží! Nikdo tady není proti tomu, aby svobodná média včetně sociálních sítí šířila pravdivé informace. Proti tomu nikdo tady neprotestuje. Ale my všichni jsme si vědomi, že na sociálních sítích se šíří lživé informace, a proti tomu se musí postavit jak Evropská unie, tak členské státy. V České republice před ruskými a čínskými vlivy varuje například civilní rozvědka. V její výroční zprávě se upozorňuje na Ruskem podporovanou kampaň na sociálních sítích a v médiích s cílem oslabit Evropskou unii i NATO, a to formou lživých informací. Ovlivňování politických procesů se snaží postavit členské státy do konfliktu a samozřejmě právě ve Velké Británii se to podařilo. To znamená, že tady jde o to zabránit šíření lží, ne omezovat svobodu médií. Naopak, my chceme svobodná média, po tom všichni voláme. Proto si myslím, že jak Evropská unie, tak členské státy musí podporovat autory, musí podporovat svobodu médií, veřejná média.

A já myslím, že o to jde. Prosím také o větší podporu StratComu, aby Evropská unie čelila tomu, co je jinde masivně finančně podporováno.